lýst eftir því á fundi þingflokksformanna að það kæmi fram einhvers konar listi um forgang þingmála það bíða ein fimmtíu eða sextíu mál frá ríkisstjórninni meðferðar sá listi hefur ekki enn séð dagsins ljós við stefnum með þingið enn einu sinni inn sama gamla farið þar sem verður unnið á næturnar löggjöf verður afgreidd á færibandi þingmenn hafa að stórum hluta ekki hugmynd um hvað þeir eru að samþykkja þetta eru vinnubrögð sem eru óboðleg skýrslu þingmannanefndarinnar tók á þessu rækilega og hvatti mjög til vandaðra og betri vinnubragða en þau tilmæli hafa einfaldlega verið höfð að engu í þinginu og þangað til verður komið betra skikki á afgreiðslu þessara mála þá mun ég ekki samþykkja svona snöggar breytingar á dagskrá þingsins sem fullri virðingu fyrir þeim þingmálum sem eru á dagskrá og með þeirri sannfæringu minni að því fleiri mál sem eru afgreidd því betra en það er betra að sleppa því að afgreiða þau heldur en afgreiða þau í einhverju hálfkáki